Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Kolegice in kolegi! Torej tudi sama bom absolutno glasovala proti noveli Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ker so predvidene rešitve izjemno škodljive in bo uveljavitev tega zakona ogromno ljudi pahnila v še globlje brezno hude revščine. Dejstvo je, da je bil dodatek za delovno aktivnost ukrep, ki je mnogim dolgotrajno nezaposljivim omogočil ponovno reaktivacijo, kakor tudi ponovno vključenost v družbo preko prostovoljnega dela. Na drugi strani je mnogim zaposlenim, upravičenkam in upravičencem, ki niso zaslužili dovolj za preživetje svoje družine, nekako omogočil, da so se prebili čez mesec. Bil jim je torej pomemben dodatni dohodek. Nadalje. Nedvoumno, da je daleč največ prejemnikov tega dodatka že sedaj zaposlenih, zato nikakor ne more vzdržati argumentacija, da bomo na ta način spodbudili delovno aktivnost. Žal je resnica nasprotna. Zaposlene, ki so že sedaj na robu revščine, bomo pahnili še globlje, pri čemer jim bomo rekli, da se morejo aktivirati. Sprašujem se, kako naj se še dodatno aktivirajo poleg že obstoječe zaposlitve. Ta zakon enostavno ne naslavlja prave problematike, ni solidaren, temveč bo v času rekordnega proračuna dvajset tisoč ljudi obsodilo na še hujšo revščino. Čas je, da prenehamo varčevati na najšibkejših. Seveda bom glasovala proti.